Tisztelt biztos úr! Úgy ismertem meg az elmúlt egy évben, mióta ön biztos lett, hogy ön védi az európai fogyasztók, az európai polgárok egészségét.

Elhangzottak az egészségügyi érvek, hogy vannak ugyan az USA ban kutatások, de mi szeretnénk objektív európai kutatást, amibe nem szól bele semmilyen amerikai lobbiérdek, amely kimutatja valójában, hogy tényleg nem káros az egészségre.

Én, mint a Mezőgazdasági Bizottság fő tagja úgy látom, az európai élelmiszer gazdaságban semmi nem indokolja, hogy a boltok polcára kerüljenek a klónozott élelmiszerek. Az is elhangzott, és teljesen egyetértek, hogy vannak a lyukak ebben a rendszerben, hiszen nemrég fordultam önhöz a marokkói zöldség és gyümölcs ügyében.

Az állatjóléti szempontokat Linda McAvan is, mások is elmondták, és teljesen egyetértek az előttem szólókkal, hogy a tudományt nem szabad megállítani, de egy ponton igenis, a klónozásnak gátat kell szabni, mert én sem szeretnék találkozni, de az asszisztenseim sem egy